Die anlasslose Massenüberwachung unschuldiger Bürgerinnen und Bürger ist nicht hinnehmbar. Geheimdienste sollen den demokratischen Rechtsstaat schützen, nicht ihn abschaffen. Deshalb brauchen wir neben einem starken Datenschutz klare Regeln für Geheimdienste und für deren Kontrolle in unseren Mitgliedstaaten und in den USA. Und um uns dort Gehör zu verschaffen, können wir das TFTP Abkommen und die Regeln auf Eis legen, beide ohnehin umstritten. Grundrechte dürfen nicht auf dem Altar wirtschaftlicher Heilsversprechungen geopfert werden! Und deshalb werden wir auch einem Freihandelsabkommen mit den USA ohne starke Grundrechtegarantie nicht zustimmen. Dieses Parlament hat die politische Macht, europäische Werte und Grundrechte zu stärken, anstatt sie weiter auszuhöhlen. Diese Macht müssen wir aber auch nutzen für den NSA Bericht und für den Datenschutz, denn, Kolleginnen und Kollegen, wir sind Interessenvertreter von 500Millionen Bürgerinnen und Bürgern, nicht von einigen privaten oder staatlichen Lobbyisten!